Wij hebben ons geëngageerd, beste collega's, om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren.

Wij hebben ons huiswerk gedaan, wij gaan dat morgen doen.